Bardzo dziękuję pani sprawozdawczyni za bardzo dobrą współpracę i otwartość na kompromisy. Śmiało mogę powiedzieć, iż dyrektywa usługowa jest kluczem do prawidłowo funkcjonującego wspólnego rynku. Bez jej prawidłowego wdrożenia możemy zapomnieć o wizji Delorsa, a wiele inicjatyw Single Market Act pozostanie pustymi obietnicami. Dlatego też z całą stanowczością i w imieniu mojej grupy Europejskiej Partii Ludowej zwracam się do państw członkowskich o nadrobienie zaległości w implementacji.

Raport, który przyjęliśmy w IMCO, dużą wagę, a moim zdaniem najważniejszą, przywiązuje do pojedynczych punktów kontaktowych, które nie działają jeszcze w sposób zadowalający dla ich użytkowników. Nadal w niektórych przypadkach wiele procedur nie jest dostępnych w formie elektronicznej.

Nie powinniśmy jednak zapominać, iż punkty wyjściowe były różne w państwach członkowskich.

Dlatego też wydaje mi się, że niezbędne byłoby opracowanie przez komisję zestawu najlepszych praktyk, który pomógłby państwom członkowskim w dalszych pracach nad pojedynczymi punktami kontaktowymi. Na koniec pragnę krótko nawiązać do ostatnio opublikowanego raportu na temat wzajemnej oceny. Już w sprawozdaniu komisji IMCO znalazło się stwierdzenie, iż państwa członkowskie nie były wystarczająco ambitne, jeżeli chodzi o upraszczanie przepisów, często decydując się zastąpić jeden wymóg innym.

Nadal mamy do czynienia z sytuacjami, w których państwa członkowskie próbują stosować przepisy, które niekiedy wydają się być nieuzasadnione przepisami dyrektywy usługowej.